Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell'Unione europea così come oggi è impostata, che è una finta democrazia. L'educazione prevede che a una domanda si possa dare una risposta, poi borbottate fuori davanti a un caffè cortesemente. Vi sto dando il mio parere, se vi può interessare in democrazia. Io farei a cambio e porterei Putin nella metà dei paesi europei che sono mal governati da presunti premier eletti, che non sono eletti da nessuno ma sono telecomandati da qualcun altro.